Gospodine predsjedavajući, glasao sam, naravno, za izvješće naše izvjestiteljice Kinge Göncz, kojoj zahvaljujem na trudu koji je uložila u ovo kvalitetno izvješće o novom programu o pravima i građanstvu za idući višegodišnji financijski okvir koji znatna sredstva rezervira upravo za programe u području europskog građanstva i temeljnih prava. Smatram da će programi biti komplementarni s onima koji će se provoditi u programu Pravosuđe i čini mi se da Europska unija mora jačati sve mehanizme koji se odnose na zaštitu temeljnih prava, na provedbu Povelje o temeljnim pravima i isto tako svih načela nediskriminacije, jednakosti između žena i muškaraca, također zaštite osobnih podataka, prava djece i svih prava koje građani imaju šansu štititi u okviru zaštite potrošača.

Hrvatska je to iskoristila dok nije bila članica i nadam se da će i drugi iz toga izvući kvalitetno iskustvo u prilagodbi europskim standardima.